um eftirlit með fóðri áburði og sáðvöru lögum númer tuttugu og tvö nítján hundruð níutíu og fjögur mál þetta er á þingskjali þúsund sextíu sex hundruð sextugasta mál frumvarpið er samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu í samráði við matvælastofnun en sú stofnun sinnir fóður áburðar og sáðvörueftirliti samkvæmt lögunum með frumvarpinu er lagt til að lagaheimildir matvælastofnunar vegna eftirlits með áburði verði styrktar og þær gerðar skýrar og ótvíræðar við lögin bætist nýr kafli með fimm nýjum ákvæðum um áburð gert er ráð fyrir skýrri lagaheimild fyrir matvælastofnun til að krefja áburðarfyrirtæki um vottorð um kadmíuminnihald herrar áburðartegundar fyrir innflutning eða markaðssetningu vörunnar lagt er til að tekið verði upp nýtt ákvæði í lögin sem geri ráð fyrir skýrri heimild fyrir matvælastofnun til að afskrá áburð vegna breytinga á hráefnum efnainnihaldi eða eiginleikum áburðarins kveðið er skýrt á um að stjórnandi áburðgarfyrritækis beri ábyrgð á tilkynningu til matvælastofnunar ef áburður samræmist ekki kröfum um efnainnihald eiginleika áburðarins eða öryggi stjórnandinn skal gera ráðstafanir til úrbóta og ef áburðurinn telst ekki ábyrgur til notkunar skal hann taka umræddan áburð af markaði samkvæmt ákvæðinu telst áburður ekki öruggur ef notkun hans getur haft áhrif á heilbrigði dýra eða plantna eða orðið þess valdandi að matjurtir eða dýraafurðir verða óhæfar til manneldis stjórnandinn skal jafnframt ef nauðsyn krefur innkalla vörur sem hafa þegar verið afhentar í frumvarpinu er áréttað að stjórnandi áburðarfyrirtækis beri ábyrgð að uppfylltar séu kröfur laga og stjórnvaldsreglna sem gilda um starfsemi þess á hverjum tíma og hann skuli sannprófa að þessum kröfum sé fullnægt í frumvarpinu er það nýmæli að áburðareftirlit skal meðal annars byggjast á áhættugreiningu skal áhættumat unnið á hlutlausan og gagnsæjan hátt á grundvelli vísindalegra upplýsinga og gagna varðandi önnur ákvæði frumvarpsins er jafnframt lagt til að gerðar verði nokkrar breytingar á ákvæðum laganna um fóður áburðar að sáðvörueftirlit þannig er lagt til í frumvarpinu að matvælastofnun sé heimilt að framselja ákveðin verkefni sem nú eru á verksviði matvælastofnunar til heilbrigðisnefnda sveitarfélaganna sambærilegt ákvæði um framsal er í lögum um matvæli í frumvarpinu er kveðið skýrt á um að þau fóðurfyrirtæki sem framleiða lyfjablandað fóður skulu hafa starfsleyfi frá matvælastofnun núverandi starfsemi hérlendra fóðurfyrirtækja hefur ekki falið í sér þess háttar starfsemi en þó er nauðsynlegt að gera ráð aðrir að slík starfsemi verði

frumvarpið gerir ráð fyrir því að við lögin bætist ein ný málsgrein þar sem áréttuð er ábyrgð fóður ábyrgðar og sáðvörufyrirtækja á því að efnainnihald eða eiginleikar vörunnar séu í samræmi við skráða vörulýsingu jafnframt er kveðið skýrt á um upplýsingaskyldu fóður áburðar og sáðvörufyrirtækis vegna skráningar vörunnar lagt er til að fóðurfyrirtæki og aðilar sem starfa við sýnatöku rannsóknir og greiningu á fóðri tilkynni matvælastofnun ef í umhverfissýnum sem tekin eru í eða við fóðurfyrirtæki greinast örverur sem geta borist í dýr og þannig valdið sjúkdómum í mönnum í gildandi ákvæði laganna er einungis kveðið á um fóðursýni en ekki umhverfissýni lögð er til breyting á efnisákvæðum laganna um þvingunarúrræði matvælastofnunar ákvæðið er þannig gert skýrara og tekin af öll tvímæli um heimildir matvælastofnunar til að afskrá vöru stöðva inn og útflutning vöru og innkalla vöru af markaði svo dæmi séu tekin frumvarpið gerir ráð fyrir því að matvælastofnun fái heimild til að leggja stjórnvaldssektir á einstakling eða lögaðila sem brjóta gegn tilteknum ákvæðum laganna slík ákvæði eru nú í ýmsum lögum og því eðlilegt að matvælastofnun fái slíkar heimildir með sama hætti og aðrir eftirlitsaðilar frumvarpið gerir ráð fyrir því að ákvæði um refsiviðurlög verð gerð skýrari og samræmd sambærilegum ákvæðum í öðrum lögum þannig eru tiltekin brot gegn ákvæðum laganna lýst refsiverð og er sú háttsemi tilgreind sérstaklega gert er ráð fyrir því að aðeins alvarlegustu brot á lögunum verði gerð refsiverð frú forseti ég hef nú gert grein fyrir helstu atriðum þessa frumvarps sem ég tel að sé allt til bóta og styrki framkvæmd á þessu sviði og er ekki að neita að tengist ákveðnu gefnu tilefni ég legg til að